Doamnă președintă, stimată colegă, în principiu sunt de acord cu ce ați spus dumneavoastră. Dar ați spus, între altele, că noi suntem de vină, că noi nu am luat măsuri suficiente. Puteți să ne spuneți ce ar trebui să facă Parlamentul, Uniunea Europeană, Comisia, pentru a pune capăt finanțării terorismului și a actelor de terorism?